Señor Presidente, lo cierto, según el informe de las Naciones Unidas y así lo podemos constatar todos, es que los avances han sido muy pero que muy importantes en el tratamiento y la prevención del sida. No obstante, como dice el informe, no podemos ser complacientes porque los avances en estos quince últimos años se pueden ir al traste si no hacemos el esfuerzo que requiere este final de lo que podríamos llamar la epidemia del sida. Aún quedan casi cuarenta millones de personas infectadas, y veintidós millones de ellas aún sin posibilidad de acceder al tratamiento. Aquí en el Parlamento estamos abriendo un debate respecto del acceso a los medicamentos y, por supuesto, debemos incorporar este aspecto en toda la política de cooperación al desarrollo. Mujeres y niñas son, principalmente, las más afectadas

En Europa, los países de ingresos medios y bajos aún tienen el reto por delante. Además, me gustaría hacer una advertencia sobre la posibilidad de que veamos un repunte en esta situación de crisis económica, donde está cambiando el patrón de consumo de drogas de cocaína por heroína, que es más barata y que, como saben ustedes, lleva aparejadas tantas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. La Unión Europea tiene que ejercer su papel de liderazgo, tiene que tener un objetivo ambicioso para erradicar esta epidemia en el año 2030 tenemos que aspirar a planes nacionales que erradiquen y prevengan estas enfermedades víricas en su conjunto y, por supuesto, tenemos que fortalecer nuestro sistema sanitario, respecto del que tan importante es garantizar la universalidad para todos los ciudadanos para poder combatir esta y todas las epidemias que